Malheureusement, force est de constater que cette feuille de route ne répond absolument pas à l'urgence sanitaire et environnementale. Au regard de la menace que représentent ces substances pour la santé des 500 millions de citoyens européens, le groupe social démocrate propose d'ajouter à l'ordre du jour de jeudi de cette période de session, comme troisième point, une déclaration de la Commission avec débat sur ce sujet, doublée d'une résolution qui pourrait quant à elle être adoptée lors de la session d'avril